Sehr geehrte Mitglieder der Kommission, sehr geehrter Herr Kommissar De Gucht!

Anstatt sich auf den Kern der Marken und Produktpirateriebekämpfung zu beschränken und beim Handel entsprechende Grenzen zu ziehen, wird dieses Übereinkommen genutzt, um nun umfassende Regeln zur Durchsetzung geistigen Eigentums in den Vertragsstaaten zu harmonisieren. Das ist allerdings mitnichten Ihre Aufgabe als Handelskommissar das wäre meines Erachtens wohl eher die Aufgabe von Frau Reding noch ist es im Sinne des EU Vertragsrechts und der Vertragsgrundlagen auch inhaltlich ausgestaltet worden. Meine Frage an Sie lautet also Wie wollen Sie eigentlich erreichen, dass gerade Grundrechtsfragen